Doamnă președintă, până în anul 2030 Uniunea trebuie să crească eficiența energetică cu 27. Ne îndreptăm către acest obiectiv pe diverse planuri folosim energie regenerabilă și încercăm să ne desprindem de relațiile nesănătoase, de dependența energetică mai ales cu Federația Rusă.

De aceea trebuie ca pe etichetele produselor electrocasnice să apară consumul energetic. Știu că industria este îngrijorată că o schimbare majoră în etichetarea energetică ar putea avea un impact negativ asupra producătorilor și consumatorilor, dar despre consumatori spun un singur lucru oamenii sunt inteligenți și au capacitatea să discearnă și ei decid ce cumpără.